Vážená pani predsedajúca, ako bývalý sudca zaoberajúci sa v praxi aj právami maloletých detí a povinnosťami rodičov, ale aj štátu voči nim, začnem trošku netradične. Každý muž má právo žiť v partnerstve s mužom alebo so ženou. Každá žena má právo žiť v partnerstve s mužom alebo ženou. Závisí to podľa ich rozhodnutia. Avšak, a to je veľmi dôležité, každé dieťa má právo na otca a matku. Každé dieťa má prirodzené právo žiť v rodine muža a ženy.